virðulegi forseti það er ekki ofsögum sagt að við lifum á tímum mikilla breytinga í alþjóðamálum breytingarnar eru svo miklar að landakort sem voru í góðu gildi fyrir tuttugu árum eru óþekkjanleg í dag við lifum á tímum alþjóðavæðingar kalda stríðinu er lokið við lifum á tímum samruna í evrópu við lifum á tímum nýrra ógna

við lifum á tímum þar sem fátækt og misskipting eru áberandi í stórum heimshlutum við lifum á tímum þar sem heimurinn er að þjappast saman vegna þeirrar byltingar sem orðið hefur í fjarskiptum eins og ég nefndi er kalda stríðinu lokið og ég vil alltaf miða það við fall berlínarmúrsins haustið nítján hundruð áttatíu og níu þegar kalda stríðinu lauk varð breyting á stöðu íslands sú mikla breyting er eiginlega innsigluð á þessu ári með brottför bandaríska hersins frá miðnesheiði brottför bandaríska hersins stafaði meðal annars þó um það megi deila hvernig það bar að þá stafaði það af breyttu mati bandaríkjamanna á stöðunni á norður atlantshafi það væri ekki hér ástæða til þess að óttast hin hefðbundin hernaðarlegu átök og þess vegna væri þeirra vegna ekki þörf á að hafa herstöð hér það er auðvitað fagnaðarefni að svo friðvænlega horfi hér í þessum heimshluta hvað sem menn segja um viðskilnað og brottför hersins að öðru leyti hins vegar er langt frá því að það horfi friðvænlega í heiminum og svæðisbundin átök eru skelfileg einkum í írak og fyrir botni miðjarðarhafs og í afganistan og þessi átök eru vegna fjarskiptabyltingarinnar meira og minna inni í stofu hjá almenningi í heiminum það hefir orðið breyting á stöðu íslands

það mikilvægi hernaðarlega og landfræðilega sem við höfðum áður við erum ekki lengur flugvélamóðurskip hér í miðju atlantshafi sá tími er liðinn það hefur orðið breyting á varnarsamstarfi okkar við bandaríkin það var samningur samþykktur síðastliðið sumar ég er því fylgjandi að fara þessa leið að breyta varnarsamningnum að þessu leyti en ég er eindregið á því að traust aðild okkar að nato og þátttaka okkar í þeim skyldum sem þar eru séu nauðsynlegur þáttur varnarstefnu okkar hins vegar krefjast þessar breytingar í veröldinni að við setjum aukinn kraft í verkefni á borð við friðargæslu og þróunarhjálp og það er fagnaðarefni að utanríkisráðherra hefur boðað það og meðal annars kynnt það í utanríkisnefnd nú í vikunni að þessi mál séu nú til sérstakrar skoðunar

og reyndar er það boðað með nýjum fjárlögum að efla fjárlög til þróunarhjálpar ég vil eindregið lýsa stuðningi við þessi áform utanríkisráðherra tel það mikið fagnaðarefni að sú ákvörðun hefur verið tekin friðargæslunnar fara yfir það meðal annars hvar við getum lagt mest af mörkum hvernig við getum orðið að liði við það að berjast gegn fátæk

ég tel að við getum orðið að liði í því að byggja upp jafnframt hefðbundinni þróunarhjálp að byggja upp innra skipulag þjóðanna því að það er almennt viðurkennt og hinir þekktustu hagfræðingar eru farnir að viðurkenna það að það er ekki hægt að byggja einungis upp efnahaginn öflugt velferðarkerfi verður að byggja upp líka ef einhver árangur á að nást við getum byggt upp aðstoð til dæmis í heilbrigðismálum þar sem plágur á við alnæmi eða aids og malaríu herja sum löndin eru það fátæk og almenningur í sumum löndum er það illa staddur að þeir hafa ekki einu sinni efni á því að fá sér flugnanet til varnar gegn malaríu þarna getur alþjóðasamfélagið komið að liði og þarna nýtast tiltölulega litlir fjármunir mjög vel það er fagnaðarefni að það skuli hafa verið ákveðið að fara yfir þetta

aðild að sameinuðu þjóðunum aðild að nato samstarf við bandaríkin um varnarmál við höfum verið aðilar að innri markaði evrópubandalagsins í gegnum evrópska efnahagssvæðið við höfum verið virkir þátttakendur í norrænni samvinnu um langt skeið og samstarf þingsins í alþjóðamálum hefur mjög aukist og ég er fullviss um að það samstarf er miklu markvissara en var til dæmis þegar ég byrjaði hér á alþingi fyrir um tuttugu árum ég fullyrði það ég vil koma hér inn á

það er vegna þess að ég gegni þar trúnaðarstörfum núna og ég kom inn í þetta samstarf á ný núna í haust inn á norðurlandaþing eftir tólf ára fjarveru ég var um stuttan tíma í norðurlandaráði fyrir tólf árum það kom þægilega á óvart ef svo má segja að mér fannst hafa orðið miklar og jákvæðar breytingar á starfi norðurlandaráðs mér finnst norðurlandaráð hafa sjálfstraust í dag mér finnst norðurlandaráð telja sig hafa eitthvað fram að færa í evrópusamstarfinu meðal annars þar sem norðurlöndin eru virkir þátttakendur sum aðilar að evrópusambandi aðrir eru það ekki en aðilar að evrópska efnahagssvæðinu

mjög góð samstaða um það á norðurlöndum að norðurlöndin hafi eitthvað fram að færa í best samstarfi

það sé gott velferðarkerfi þar séu mannréttindi virt og þar sé tiltölulega mikil valddreifing og þetta getum við fært sameiginlega út í evrópusamstarfið það er alveg ljóst að árangur norræns samstarfs er mikill í gegnum árin við höfum ferðafrelsi á norðurlöndum við höfum frelsi til búsetu við höfum sameiginlegan vinnumarkað við höfum sams konar reglur og gagnkvæmar reglur við höfum félagslegan stuðning

frá hinum norðurlöndunum þetta er gríðarlega mikils virði og hefur verið okkur mikils virði í gegnum árum og samstarf þessarar stóru fjölskyldu hér í skandinavíu getum við fært út á annan vettvang

og meðal annars miðflokkarnir á norðurlöndin hafa samþykkt nýlega stefnuskrá um framtíðarsýn sína framtíðarsýn þeirra er samvinna yfir landamæri að afnema landamærahindranir á norðurlöndum og hafa forustu í samvinnu við nágrannaþjóðirnar norðurlöndin hafa haft mikið samstarf við baltísku löndin þau hafa haft mikið samstarf við rússa og kanadamenn

það samstarf hefur farið vaxandi við viljum vera norræn vídd í evrópusamstarfinu við viljum halda öflugu menningarstarfi og samstarfi grasrótarinnar og við viljum hafa sem víðtækast samstarf í umhverfismálum og nefni ég þar norðurskautsráðið sem lykilstofnun því að þar eru miklir hlutir að gerast þar er mjög áríðandi að efla rannsóknir það hefur verið ítrekað rætt hér í morgun um norðurleiðina og þá möguleika sem opnast við þurfum að fylgjast með hvaða áhrif hin mikla bráðnun á norðurhveli jarðar hefur á fiskstofna það eru ein stærstu málin hjá okkur að fylgjast sem best með og taka virkan þátt eins og við höfum gert í því samstarfi sem er meðal þessara þjóða þarna getum við samræmt sjónarmiðin á norðurlöndum til þess að vinna með öðrum að þessum miklu verkefnum sem þarna blasa við og eru kannski einna brýnust og afdrifaríkust fyrir okkur af öllum málum ef grannt er skoðað ég vil koma hér örlítið aukinn á hin miklu átök sem eru í mið austurlöndin í lokin ég tek undir það að ég tel að það sé rangt að það sé innlegg í þau mál að tala ekki við eins og ísraelsmenn annan aðila í þessum deilum ég tel að við verðum að gera það hlusta á þeirra sjónarmið eins og við höfum verið að gera en við getum ekki undir neinum kringumstæðum annað en fordæmt það að óbreyttir borgarar falli í stórum stíl hvoru megin víglínunnar sem það er ég varð dálítið undrandi á orðalagi háttvirtur þingmaður magnúsar þórs hafsteinssonar áðan þegar hann var að tala um einhverjar nokkrar eldflaugar sem hefði verið skotið á ísrael við getum ekki talað um þetta með svona mikilli léttúð þó að við fordæmum það hefur verið rætt mikið um írak hér í morgun og ég vil ítreka það að það sem íslenska ríkisstjórnin samþykkti í því efni var að leyfa lendingar á keflavíkurflugvelli eins og alltaf hefur verið gert í hliðstæðum átökum og var gert í fyrra flóastríðinu og leggja þrjú hundruð milljónir til uppbyggingar ef friðvænlegar horfði í þessum heimshluta því miður hefur svo ekki orðið enn og hef ég ekki tíma til þess að fara nánar út í það efni ég tel að íslendingar eigi að efla sína utanríkisþjónustu eins og menn hafa gert eins og íslendingar hafa gert á undanförnum árum ég tel að það sé rétt stefna við getum ekki treyst á að það sé hlustað á okkur vegna þess að við séum flugmóðurskip í atlantshafi lengur við verðum að taka þátt í utanríkismálum á okkar eigin forsendum það hefur verið stefnan á undanförnum árum fyrrverandi utanríkisráðherra og meðal annars halldór ásgrímsson fyrrverandi utanríkisráðherra vann í þeim anda og ég tel að það hafi verið rétt stefna ég minntist á það að þingið hefði tekið virkan þátt í alþjóðasamstarfi og ég tel að sú þátttaka sé miklu markvissari en hún var byggi ég það á langri reynslu hér sem þingmaður og ég tel að við eigum að taka saman á öllum sviðum og vera gildandi og leggja okkar lóð á vogarskálina